Sie, Frau Lagarde, haben in letzter Zeit sehr oft darüber gesprochen, dass Sie das Vertrauen der Bürger gewinnen wollen. Das habe ich mir zu Herzen genommen und möchte Ihnen da gerne etwas auf den Weg mitgeben Die Bürger in der Europäischen Union haben Angst vor der Abschaffung des Bargelds. Die Abschaffung des 500 Euro Scheins ist sozusagen ein Indiz dafür. Dadurch verlieren die Bürger weiter an Vertrauen in die Europäische Union. Bargeld ist jedoch ein wichtiges Zeichen von Freiheit und Unabhängigkeit. Hinzu kommt, dass Bargeld vor Negativzinsen geschützt ist. Daher war es für mich wichtig, die Beibehaltung des Bargelds als Position des Parlaments hervorzuheben, und ich habe einen Änderungsantrag gestellt, der nunmehr auch in Nummer 75 in diesem Papier dargestellt ist.